Nous le savons et c'est la raison pour laquelle je voudrais redire notre soutien à notre négociateur en chef à vous, cher Michel, pour le travail exceptionnel que vous faites. Nous avons besoin de faire prévaloir les intérêts des activités européennes et je m'étonne que certains ici jouent la politique du pire. J'espère qu'ils viendront s'en expliquer, demain, devant nos entreprises, devant nos pêcheurs en particulier, devant tous ceux qui sont menacés par une sortie sans accord. La situation m'oblige aussi, Monsieur le Président, à revenir sur un autre sujet, car les Conseils européens se suivent et malheureusement se ressemblent. Le 6 octobre dernier, Varosha a été de nouveau occupée par la Turquie, au mépris de toutes les conventions de l'ONU à Chypre. Quelques jours plus tard, c'était la victoire de M.

Les bateaux turcs sont rentrés de nouveau dans la zone économique exclusive de la Grèce. Qui pouvait croire sérieusement à la désescalade qu'on nous avait annoncée? Erdoğan fait trois pas en avant, un pas en arrière, mais c'est pour mieux reprendre ensuite et lorsqu'il avance, c'est sur l'Europe qu'il marche. Nous ne pouvons pas oublier, en particulier, le sort de l'Arménie, aujourd'hui frappée par les actions de la Turquie. L'Azerbaïdjan a fait en Arménie, dans le Haut Karabakh, de si nombreuses victimes civiles face à cela, que fait l'Europe? Eh bien, elle déplore, elle exhorte, elle appelle à l'apaisement. Autant de manières de cacher ses reniements, autant de manières de ne pas dire le mot sanction, le seul efficace, le seul qu'il faut prononcer. Monsieur le Président du Conseil, la Turquie, c'est une crise par semaine, ce sont des morts d'innocents chaque jour, et ici, c'est Munich à chaque instant. Je crois qu'il est temps de sauver l'honneur, il est temps d'agir enfin. Nous n'avons pas le droit de rester impuissants plus longtemps, nous n'avons pas le droit de reprendre à notre compte la propagande de la Turquie, en particulier quand elle soutient M.